un acuerdo querido un acuerdo de dos grandes potencias.

Pero no hay que dejar de reconocer y abordar las dificultades que existen. La resolución recoge muchísimos puntos, pero los puntos señalan concretamente que nos enfrentamos a dos modelos diferentes en principio, desde el punto de vista agrícola, constatamos que los Estados Unidos tiene grandes explotaciones, industrializadas y con ayudas.

Para la industria, los servicios y las PYME, es una oportunidad, pero las PYME y la industria necesitan transparencia, acceso y sencillez. Por lo tanto, la amplitud del mandato no nos puede quitar la responsabilidad.